Nyilvánvaló, hogy egyetértek azzal a kérdésre megpróbálok válaszolni hogy tagállami feladat a kivizsgálás.

Egyebekben nem igazán tudom, hogy mit válaszoljak, legyen a Snowden ügy vagy a CIA ügy, nyilvánvaló, hogy elsősorban tagállami hatáskör.

Egyébként országainkról annyit, hogy ugye Románia is érintve van, én onnan érkezem, úgyhogy én nem tudok beleszólni a magyarországi kérdésbe.